Propunerea pe care vrem să o facem este ca, în amendamentul 3, să eliminam penultima parte a paragrafului, cea care începe cu highlights și se termină cu areas of origin, pentru că această parte este interpretată în primul rând de bosniaci ca un sprijin pentru purificare etnică și cred că este